Dat kan heel veel kansen bieden, maar dan moeten we de veranderingen wel de goede richting op duwen. Nu al vragen platformwerknemers, zoals de Uberchauffeurs in Amsterdam, om een eerlijk inkomen. Ze vragen om normale arbeidstijden en ze vragen om invloed op de ratings want bij één slechte rating weten zij zijn zij de sjaak.

Daarom moeten we in Europa inzetten op digitalisering waarbij het om mensen draait, met goed werk en met een fatsoenlijk inkomen. We hebben sterke en sociale Europese regels nodig voor de platformeconomie en we willen over die regels heel graag afspraken maken op de Platform Work Summit die aangekondigd is voor 22 september.